Monsieur le Président, chers collègues, nous n'avons pas choisi le Brexit, mais nous respectons le choix d'une majorité d'électeurs britanniques et la meilleure preuve en est que nous avons, de bonne foi, négocié un accord qui permet la séparation que nous regrettons entre le Royaume Uni et l'Union européenne.

Nous regrettons que le premier ministre britannique, ainsi qu'un nombre important de représentants au parlement britannique ignorent ou feignent d'ignorer l'existence de ces obligations. La position affirmée par le premier ministre britannique consiste, pour résumer, à dire aux Européens je vous demande d'ouvrir une brèche de 500 kilomètres dans le marché intérieur. Cela tout en affirmant la volonté déterminée d'engager à l'égard de l'Union européenne une politique de dumping fiscal, social et environnemental intolérable.

C'est dire si la perspective d'une sortie sans accord reste d'une actualité brûlante et est donc loin d'être écartée.

Mais je ne voudrais pas terminer sur cette note et le pire n'est jamais sûr. J'ai l'honneur et le bonheur de compter au sein de mon groupe politique 11 eurodéputés britanniques. Ils font partie de ces millions de Britanniques qui savent où se trouve l'intérêt de leur pays, c'est à dire au cœur de l'Union européenne. Je le dis clairement ici si le Royaume Uni, que ce soit par la voix de son premier ministre ou par toute autre autorité constituée, devait demander à l'Union européenne une extension du délai prévu à l'article 50, nous devons accéder à cette demande. Tant qu'il existe une possibilité pour que la raison prévale, nous devons tout faire pour saisir cette possibilité.